Uniunea Europeană a sprijinit și sprijină aspirațiile și angajamentul Georgiei față de valorile comune și principiile democrației, statului de drept, drepturilor omului și bunei guvernanțe, prin politica sa de vecinătate, dar și prin dimensiunea parlamentară a Parteneriatului estic, în cadrul reuniunilor delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euronest. Sper doar că autoritățile georgiene vor face tot ce depinde de ele pentru a realiza toate reformele necesare care vor permite dezvoltarea unui mediu propice aplicării standardelor europene în domeniul economiei sociale de piață, în domeniul educației, pentru o mai bună integrare a minorităților naționale, dar și pentru a aplica reformele necesare liberalizării economiei. Este necesară, totodată, existența unui dialog politic constructiv cu reprezentanții opoziției, inclusiv accesul nediscriminatoriu și neîngrădit al acestora la mass media. Europa este pentru Georgia nu doar un model, ci și un partener, iar pentru ca Georgia să poată fi mai bine conectată la Uniunea Europeană este nevoie ca cetățenii acestei țări să poată avea acces ușor la vizele necesare pentru călătoriile în spațiul comunitar.